efni þessarar skýrslu hér í ræðu hæstvirts forseta sólveigar pétursdóttur þannig að ég ætla ekki að fara að rekja mikið af efni í skýrslunni en ég ætla þó að víkja að nokkrum atriðum hæstvirtur forseti í fyrsta lagi þær skýrslur sem hér eru taldar upp sem opinberar skýrslur árið tvö þúsund og fimm eru eins og komið hefur fram skýrsla um háskóla íslands stjórnsýsluúttekt skýrsla um hæfi halldórs ásgrímssonar forsætisráðherra og fyrrverandi utanríkisráðherra til að fjalla um sölu og hlut ríkisins í búnaðarbankanum til s hópsins í júní síðastliðnum greinargerð um framkvæmd fjárlaga fyrir árið tvö þúsund og fjögur heilbrigðisstofnun á blönduósi stjórnsýsluúttekt úttekt á sálfræðiþjónustu í október úttekt og úttekt á landspítala háskólasjúkrahúsi af þessu sem hér er upp talið varðandi opinberar skýrslur þá er hægt að orða það þannig að við höfum aðeins fjallað um eina af þessum skýrslum til dæmis í fjárlaganefnd það var um skýrsluna um hæfi halldórs ásgrímssonar forsætisráðherra sem var rædd þar ég tel hins vegar fullt tilefni til þess hæstvirtur forseti og þess vegna fer ég yfir það hvaða skýrslur hér er um að ræða að í fjárlaganefnd verði tekið til verka við það núna eftir áramót þegar mestu önnunum í fjárlaganefnd lýkur að fara yfir skýrslur og þær séu teknar þar til umræðu og eytt í það einhverjum vinnustundum að fara yfir úttektina og skýrslurnar ræddar þannig sé í raun og veru það krufið til mergjar sem í þeim er og að nefnd þingsins skoði skýrslurnar og kynni sér þær vel og ræði til þess meðal annars að draga af þeim lærdóm því þetta eru vel unnar og gagnmerkar skýrslur eins og ég sagði áðan þá er eiginlega eina skýrslan sem við ræddum það var í raun og veru úttektin um hæfi halldórs ásgrímssonar varðandi það mál sem sneri að hæfi hans til sölu þegar um einkavæðinguna var að ræða á bönkunum þetta vildi ég nú láta koma hérna fram hæstvirtur forseti og tel að það sé tilefni til þess að taka í fjárlaganefnd sérstaka umfjöllun um þessa skýrslu á þeim tíma sem fjárlaganefnd er ekki í miklum önnum sem ætti þá að vera eftir áramót og fram að vori og það sé virkilega eytt í það vinnu að fara yfir skýrsluna á blaðsíðu tuttugu og átta í skýrslunni kemur fram úttekt á því eða lýsing um hver hagkvæmni hugsanlega felist í því að reka ríkisendurskoðun það verður að segjast alveg eins og er að það er ekki annað að sjá þegar við berum saman kostnað við úttektir sem þar birtist en að þetta sé hagkvæmt rekstrarform fyrir ríkið að reka stofnun eins og ríkisendurskoðun þegar borinn er saman annars vegar kostnaður á eina klukkustund og hins vegar miðað við aðkeypta þjónustu að vísu er það svo það má svo sem um þetta deila en ég tel að þarna sé skýrt dregið fram að það sé hagkvæmt að reka ríkisendurskoðun og þar sé vel unnið fyrir þær krónur sem ríkið lætur í þessa vinnu sem við viljum fá frá stofnuninni og rétt að vekja athygli á þessum samanburði

í skýrslunni segir einhvers staðar á þá leið hæstvirtur forseti hér á miðri blaðsíðu fimmta ég leyfi mér að lesa það með leyfi forseta þar segir ein meginskýring þess að ekki hefur tekist sem skyldi að innleiða nýja stjórnunarhætti er sú að hingað til hefur einungis lítill hópur stjórnenda hjá opinberum stofnunum tileinkað sér stefnumiðuð vinnubrögð stjórnmálamenn þurfa einnig að koma fram á völlinn og hafa forustu um innleiðingu nýrra vinnubragða víða í þeim löndum sem við berum okkur saman við setja stjórnmálamenn bæði stefnu og mælanleg markmið í einstökum málaflokkum og fylgjast síðan grannt með framgangi mála með árangursmælingu þetta eru nokkuð merkileg orð hæstvirtur forseti sem hér eru sett fram af ríkisendurskoðanda því við verðum auðvitað að líta til þess að sjálfstæðisflokkurinn og framsóknarflokkurinn hafa verið hér við völd í langan tíma það verður að líta til þess að ríkisendurskoðandi er hér að beina orðum til þeirra sem hafa haft völdin í landinu og stjórnað ríkiskerfinu haft yfir stofnunum að segja og svo framvegis þó vissulega beini hann síðan orðum að almennt til stjórnmálamanna um að þeir geti komið fram á völlinn og innleitt ný vinnubrögð þá verður nú samt að vekja athygli á því við þessi orð sem hér standa að það eru sömu flokkar búnir að vera hér við völd sjálfstæðisflokkurinn í tæp sextán ár og framsóknarflokkurinn í tæp tólf

ríkisendurskoðandi sé sérstaklega að vísa til þeirra sem með stjórnunina og völdin hafa farið þegar maður lítur þessi orð ég veit ekki hvort maður á beinlínis að draga þá ályktun háttvirtur þingmaður jón bjarnason en þó kann það vel að vera að ríkisendurskoðanda sé að segja það undir rós en af því hann er náttúrulega

en við auðvitað drögum af því okkar ályktanir sem fjöllum um þessa skýrslu og höfum vafalaust hver sína skoðun á því ég er ekkert viss um að jón kristjánsson háttvirtur þingmaður sé alveg sammála þessari útleggingu minni svo við tökum sem dæmi en hér er auðvitað verið að vísa til þess að megi taka upp öðruvísi vinnubrögð og markvissari og fylgja eftir þeim stefnumörkun sem náðust fram þá getum við líka spurt okkur í stjórnarandstöðunni hverjir ná fram stefnumörkun í sínum málum jú það er eru stjórnarflokkarnir það er viðtekin venja hjá háttvirtu alþingi að það eru stjórnarflokkarnir sem rúlla sínum málum í gegn stjórnarandstaðan hefur verið að fá samþykktar eina tvær þingsályktanir á ári og kannski eitt tvö frumvarp svona þegar vel liggur á stjórnarflokkunum þannig

skýrslunni stendur í þessum orðum ríkisendurskoðanda eins og þau eru hér upp sett vegna þess að tilefnið er auðvitað það